Herr Präsident! Kommissionspräsident Barroso hat im Rahmen des Meinungsaustauschs zu seinen Leitlinien zugesagt, dass Nachhaltigkeit und Erhalt der Artenvielfalt vorrangige Ziele der Politik in der Europäischen Union für die laufende Periode sein werden. Daher müssen diese Ziele in allen Politikfeldern und natürlich ganz besonders im Bereich der Landwirtschaft verfolgt werden. Ich möchte heute hier ganz nachdrücklich an Sie appellieren, jene Maßnahmen und zwar ausschließlich jene Maßnahmen zu fördern und zu unterstützen, die zu diesem Erhalt der Artenvielfalt und zur Nachhaltigkeit beitragen.